y se notaba, a lo largo de los desafíos de estos últimos años, que había dificultades en la aplicación de la legislación laboral y también en la aplicación de la propia regulación. Por lo tanto, se ha ajustado el marco jurídico a estos desafíos sobre todo, con estas modificaciones se hace una aplicación más específica de la legislación laboral, lo que ha dado, sin ninguna duda, muchísima más seguridad jurídica. Por lo tanto, pensamos que es muy positivo para que podamos utilizar el instrumento en condiciones de seguridad.